L'exemple tunisien devrait nous inviter d'ailleurs à beaucoup de prudence, notamment dans la manière dont vous rendez compte des négociations. On ne peut pas engranger comme cela des satisfactions au fil des négociations, et se féliciter qu'un régime comme celui de Kadhafi ait accepté par exemple telle ou telle référence aux droits de l'homme, puisque c'est un régime notoirement et puissamment violateur de toutes les libertés fondamentales. Les migrants d'ailleurs, qui arrivent sur nos côtes, et ils sont de moins en moins nombreux, déclarent tous d'une façon ou d'une autre Plutôt mourir noyés que de retourner en Libye, à cause du viol des femmes, de la torture, des mauvais traitements, du refoulement, des expulsions massives, des actes de racisme. Cela a été dit, je le répète, la liste est longue des atteintes graves et massives aux droits des personnes migrantes en Libye. Alors, oui, bien sûr, faire tout ce que nous sommes capables de faire pour améliorer la situation de ces personnes, cela me paraît absolument urgent. Cela passe par le HCR, par notre propre engagement de réinstallation des personnes identifiées par le HCR et cela passe aussi par l'activité d'une société civile qui, pour l'instant, est plus que maigrichonne et que nous devrions pouvoir renforcer par tous les moyens. De là à y renvoyer des migrants en situation non régulière sur notre territoire, je crois que le chemin est encore très long, si nous souhaitons vraiment respecter les objectifs qui sont assignés à notre politique étrangère par les traités.